Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen von Europa 2020 und von Ihren Schlüsselprioritäten. Aus der Griechenland Krise können wir deutlich lernen Agieren statt reagieren! Eine koordinierte und kontrollierte Haushaltspolitik und eine Kontrolle und Regulierung des Finanzmarkts sind unabdingbar. Für unsere Bürger und Bürgerinnen müssen wir auf Investitionen für Wachstum und Beschäftigung achten, um die Arbeitslosigkeit zu senken und Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Das bedeutet auch, den Bildungssektor zu stärken und in Bildung, Forschung und Innovation zu investieren, als Grundlagen einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft, einer nachhaltigen und umweltbewussteren Wirtschaft.